Voorzitter, als ik de opmerkingen over de begroting 2011 van met name de Christen democraten en Socialisten hoor, bekruipt mij het beschamende gevoel dat ik niet bij dit Europees Parlement wil horen. Terwijl men thuis onzeker is over baan en inkomen, en wacht op inspirerende politici die bezuinigen waar mogelijk en investeren waar hard nodig is, presteren de Commissie en het Parlement het om over bijna de hele linie de uitgaven te verhogen voor allerlei nutteloze en overbodige hobby's.

Maar het gebeurt wel. Het lijkt alsof dit Parlement niet beseft wat de burgers thuis werkelijk bezighoudt. Een enkele gunstige uitzondering daargelaten, is het één grijs, grauw en geldverslindend monster. Ach, hoor ik diversen in de zaal denken, het is die rare PPV maar die het roept. En inderdaad, Voorzitter, we houden de spiegel voor en zeggen is het nodig om geld van onze burgers te verspillen aan dure dienstauto's, ook in privé tijd? Is het nodig om geld te stoppen in feestjes, terwijl Europa in een diepe economische crisis zit? Is het nodig om een dure buitenlandse dienst op te tuigen, terwijl iedere lidstaat dit ook prima zelf kan. Is het nodig om nutteloze dure comités in leven te houden en nog meer geld naar Jemen en de Palestijnen te sturen? Het is de PVV maar, Voorzitter.

De PVV staat in Europa niet meer alleen. We vechten voor de burger, willen een stem zijn in dit geldverslindende circus. Ik ben trots op mijn land en mijn burgers en zal blijven roepen. Omdat het moet, en omdat ik niet anders wil. Daarom zullen wij tegen de begroting 2011